SGP reprezintă unul dintre principalele instrumente care contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii în materie de politică externă și de dezvoltare. Trebuie să ne asigurăm, astfel, că reforma actuală îi va permite să își mențină și să își îndeplinească și mai bine rolul menționat. În acest scop, susțin poziția raportorului privind păstrarea structurii propunerii prezentate de către Comisie. În principiu, sunt de acord cu reducerea numărului de țări care beneficiază de preferințe tarifare generalizate, dar consider că este nevoie de o clauză specială pentru statele care au încheiat un acord de liber schimb.

este perioada de timp potrivită pentru a putea evalua în mod efectiv funcționarea sistemului.